Como decía el colega Tarabella, yo creo que los gobiernos nacionales tienen algo que decir y yo al Gobierno de España no le voy a decir nada porque me contestarían que no hay ningún problema con ese sector.

Por los suelos, especialmente en mi país, España, en comparación, por ejemplo, con el de Francia. El segundo, una industria que abusa de su posición de poder y de la crisis de los ganaderos. El tercero, una industria que dice a los ganaderos que habrá contrato, pero que ellos pondrán los precios y que, además, esos precios seguirán siendo los mismos.